No, jaz sem kot športnik zelo podvržen eni disciplini, in sicer še dandanes, treniram vztrajnostne teke in ohranjam kondicijo. Moj urnik dnevni je naslednji, ki se ga strogo držim, pa pa ni ni, ni, ni važno, če gre dež, če gre sneg, če gre ne vem kaj, opravim ga. Vstanem vsako jutro ob štirih zjutraj, se potem oblečem v telovadno opremo, grem ven na, na, na, na kanal, ali je to pozimi ali poleti, čisto odvisno, kjer pol ure opravim gimnastiko, da se razgibam, in potem še pol ure približno tečem dva kilometra. Čez dan opravljam razna opravila doma, popoldne se z ženo odpraviva v Bogojino, kjer imamo vikend. tam delam s čebelami, tam delam z, v, v, v vinogradu, no, na koncu pa je tako z ženo dogovorjeno, da jaz štartam peš, iz iz vikenda, skozi gozd, kjer je odličen zrak, kjer je mehek teren, odličen za noge, in tečem približno tri kilometre v Bogojino, kjer me žena Olga počaka z avtomobilom in me potem prepelje nazaj v Mursko Soboto. jaz sem, kot kot športnik sem discipliniran, pri meni ni, to ke danes se mi ne da, ke ne bom opravil treninga, vse vedno opravim, pa čeprav sem star, že petinsedemdeset let, me to tudi ne ovira. Uživam v tem, uživam v tem, da tečem skozi gozd, kjer je odličen zrak, kjer je teren odličen, mehek za moje sklepe, in tako tudi nisem niti malo poškodovan, tako da vse lahko opravljam, maksimalno,